forseti ágætu bræður og systur hér á alþingi og góðir áheyrendur hugur okkar flestra er hjá bændum norðan lands þessa stundina björgunarsveitarmönnum línuviðgerðarmönnum og öðrum þeim sem nú glíma við afleiðingar óveðursins mikla sem skall á landinu upp úr helginni við stöndum enn og aftur í mikilli þakkarskuld við allt það góða fólk sem skyldan kallar til verka við svona aðstæður ekki síst þann mikla fjölda sem vinnur ómetanlegt starf í sjálfboðavinnu stjórnvöld munu að sjálfsögðu gera það sem í þeirra valdi stendur til að auðvelda úrvinnslu þessara atburða þar með talið að bæta tjón í gegnum bjargráðasjóð og eftir atvikum taka á öðrum þeim málum sem að stjórnvöldum snúa atvinnuvega og nýsköpunarráðuneytið hefur í gær og í dag verið í sambandi við aðila á svæðinu aflað upplýsinga og undirbúið öll möguleg viðbrögð fram að þessum hausthvelli sem á okkur skall var sumarið í raun og veru búið að vera okkur íslendingum hagfellt á flestan hátt eins og ég reyndar vonaðist til og óskaði okkur við eldhúsdagsumræður hér á þingi úr þessum ræðustól síðastliðið vor sólríkt og hlýtt sumar yljaði og jafnvel einum um of í þeim skilningi að þurrkar hömluðu víða grasvexti og komu niður á heyfeng gæftir til sjávarins voru að sama skapi með ágætum enda gengu makrílveiðar og annar veiðiskapur vel strandveiðar hleyptu lífi í þorpin við sjávarsíðuna og erlendir ferðamenn streymdu til landsins í meira mæli en nokkru sinni atvinnuástand batnaði jafnt og þétt frá vormánuðum og gegnum sumarið á alla mælikvarða sem til eru til að mæla það og bjartsýni landsmanna hefur vaxið nú hvern mánuðinn fram af öðrum ef marka má mælingar þar á allt hefur þetta leitt til þess finnst mér að bölmóðs og niðurrifssöngurinn er enn þá meira hjáróma en áður miðað við almenna upplifun nú er þessu góða sumri að vísu lokið með harkalegum hvelli en þannig er nú einu sinni blessað landið okkar og því fær enginn mannlegur máttur breytt um aðra hluti en um veðrið og náttúruöflin höfum við oftast meira að segja það á til dæmis við um glímu okkar íslendinga við það efnahagslega fárviðri af mannavöldum sem hér skall á haustið tvö þúsund og átta nú rétt tæpum fjórum árum eftir hrun hefur okkur óumdeilanlega tekist að endurheimta tapað efnahagslegt sjálfstæði við stöndum á eigin fótum alþjóðagjaldeyrissjóðurinn sem sjálfstæðisflokkurinn bað um hjálp væntanlega ekki að ástæðulausu er farinn fyrir ári síðan ísland hefur aðgang aftur að alþjóðlegum fjármálamörkuðum landið sem var að sökkva og komast í greiðsluþrot að mati umheimsins haustið tvö þúsund og átta nýtur nú virðingar og fær athygli út á þann árangur sem hér hefur náðst

þetta hefur að sönnu ekki tekist án fórna og mikið hefur reynt á og þanþolið til hins ýtrasta á stundum staðreyndin er þó að margt af því sem hér hefur tekist svo sem að koma böndum á hallarekstur ríkissjóðs og koma hagvexti af stað hefur gengið miklum mun brösulegar í öðrum ríkjum þar sem efnahagserfiðleikar þó minni séu en hér hafa barið að dyrum þetta viðurkenndi formaður sjálfstæðisflokksins hér í samanburðarkafla ræðu sinnar áðan er það þá þannig úr því að ríkisstjórn íslands er samt ómöguleg að ríkisstjórnir nánast allra annarra evrópuríkja séu enn þá verri og bandaríkjanna líka þær hljóta að vera hörmulega lélegar ef við föllum líka á prófinu hagstofan spáir nú tvö komma átta prósenta hagvexti á yfirstandandi ári tölur fyrir fyrri hluta ársins liggja fyrir og gefa góðar líkur á að þessar spár gangi eftir á árinu tvö þúsund og þrettán og áfram er spáð tvö og hálft til þriggja prósenta hagvexti ef þessar hagvaxtartölur og hagvaxtarspár ættu að fá einhverju ráðið um viðhorf manna til ríkisstjórna í evrópu og víðar ja þá þyrftum við ekki að kvíða því ef þetta er svona auðvelt minn góði vinur bjarni benediktsson og jafnvel meira að það sé bara aumingjaskapur að hagvöxturinn sé ekki fimm prósent eða sjö prósent eins og þið sumir sjálfskipaðir kraftaverkamenn hér í þjóðmálaumræðunni teljið af hverju drýpur til dæmis þá ekki smjör af hverju stað í stóra bretlandi íhaldsins þar sem þú hefur verið í læri háttvirtur þingmaður bjarni benediktsson þar eru íhaldsúrræðin prufukeyrð þessa mánuðina og þar hefur verið samdráttur í hagkerfinu þrjá ársfjórðunga í röð samdráttur ekki bara lítill hagvöxtur samdráttur og þar eru ykkar menn góðir sjálfstæðismenn við völd veruleikinn er auðvitað sá og það er tímabært að fara að viðurkenna það að það hefur unnist á flestan hátt ótrúlega vel úr hinum grafalvarlega vanda íslands

þetta er sagt til þess að halda því til haga að við sem þjóð sjáum nú ávöxt af baráttu okkar og fórnum líkt og ágætur hagfræðingur við kólumbíuháskóla benti á í blaðagrein á dögunum um endurreisnina þá er nú ekki farið fram á mikið að menn njóti sannmælis einn mesti skuggi sem nú fellur annars á ágætar framtíðarhorfur íslands eru efnahagserfiðleikar umheimsins og hættan á að þeir smiti í auknum mæli til okkar gegnum versnandi viðskiptakjör og minnkandi kjark til fjárfestinga evrópa einkum evruríkin eiga í mjög alvarlegum erfiðleikum og það skiptir ísland miklu máli hvernig úr vinnst það er mikilvægt að jafnt umræða um vanda evrópu sem og sú umræða sem við vinstri græn teljum nú brýnt að fari fram um stöðu mála hvað varðar viðræður okkar við evrópusambandið verði á málefnalegum og uppbyggilegum nótum það þýðir að sjálfsögðu ekki að við stöndum ekki fast á okkar rétti gagnvart evrópusambandinu sem öðrum til dæmis þegar ríkir fiskveiðihagsmunir eiga í hlut það má evrópuþingið eins og aðrir vita eitt mikilvægasta verkefni okkar nú er auðvitað að stuðla að aukinni fjárfestingu því að það er rétt að heildarfjárfestingarstigið er enn þá lágt í sögulegu samhengi við skulum heldur ekki deila um það því að það sýna mælingar en að mínu mati var það fullkomlega eðlilegt og það var óumflýjanlegt það gat ekki farið öðruvísi en að fjárfestingastigið á íslandi færi langt niður skýringuna er að finna í hruni fjármálakerfisins og mannvirkjageirans í lítilli íbúðafjárfestingu og takmarkaðri opinberri fjárfestingu eins og við var að búast stöðvaðist nánast íbúðafjárfesting eftir hrun enda hafði þar verið ofþensla og óeðlilega mikið byggt mörg ár í röð íbúðafjárfesting er enn lítil en þó farin að aukast á ný og aðeins spurning um tíma hvenær aukinn kraftur færist í byggingastarfsemi fjárfesting hins opinbera minnkaði einnig mikið eftir hrunið enda gaf staða ríkissjóðs og velflestra sveitarfélaga enga möguleika á öðru það var óumflýjanleg ráðstöfum að draga úr fjárfestingum hins opinbera strax eftir hrun en nú hefur halli á rekstri ríkisins og sveitarfélaga sem betur fer minnkað og staðan lagast verulega fjárfestingarnar eru á uppleið þannig er það til dæmis þegar meðaltal atvinnuvegafjárfestingar frá árinu nítján hundruð níutíu er skoðað var það að meðaltali tólf komma tvö prósent af landsframleiðslu frá árinu nítján hundruð níutíu til og með ársins tvö þúsund og tólf samkvæmt áætlun samkvæmt spá hagstofunnar verður atvinnuvegafjárfesting tæplega ellefu prósent af landsframleiðslu á þessu ári sem sagt atvinnuvegafjárfestingin hefur tekið hressilega við sér og er nú komin nálægt meðaltalinu frá nítján hundruð níutíu hún er komin yfir það sem hún var tímabilið nítján hundruð níutíu til nítján hundruð níutíu og fimm og hverjir voru þá við völd hún er meiri núna en hún var árið tvö þúsund og tvö og hverjir voru þá við völd þetta eru nú staðreyndirnar ég vil gleðjast yfir því að nýverið tók til starfa atvinnuvega og nýsköpunarráðuneyti ég tel að með því hafi stjórnvöld og atvinnulífið eignast mjög öflugt tæki til stefnumótunar framþróunar og nýsköpunar og með þessu eru allir atvinnuvegir landsins komnir undir eitt ráðuneyti á nýjan leik sem að mínu viti er rétt skipan auðvitað verða hinar hefðbundnu atvinnugreinar sjávarútvegur landbúnaður og almennur iðnaður áfram burðugar í hinu nýja ráðuneyti en nú fá ferðaþjónusta mesta vaxtargrein íslensks atvinnulífs um árabil verslun fjármálaþjónusta og skapandi greinar einnig sinn sess við hlið hinna og jafnsettar ríkisstjórnin hefur gert mikið átak í menntunarmálum og í góðu samstarfi við aðila vinnumarkaðarins og sveitarfélögin hefur mikið átak átt sér stað í því að tryggja nemum pláss í framhaldsskólum og atvinnuleitendum möguleika til að nýta tíma sinn til náms lánskjör námsmanna hafa verið bætt verulega þrátt fyrir erfiðar efnahagsaðstæður og þannig mætti áfram telja

um vernd nýtingu og eignarhald auðlinda á íslandi annars vegar eru það deilur um stjórn fiskveiða og eignarhald á sjávarauðlindinni hins vegar eru það deilur um vernd og nýtingu vatnsfalla og jarðvarma bjarminn af nýrri stjórnarskrá heildstæðri stjórnarskrá fyrir lýðveldið er einnig í

hann á að mínu mati að geta farið friðsamlega fram enda er bjart fram undan að uppistöðu til í íslensku samfélagi eftir mjög erfið ár sem eru að baki það ætti því ekki að þurfa að vera erfitt fyrir okkur að vera á sæmilega uppbyggilegum nótum það legg ég að minnsta kosti til að núverandi stjórnarflokkar geri og bendi á þau fjölmörgu tækifæri og miklu möguleika sem við erum nú komin í aðstöðu til og höfum lagt grunninn að að hægt sé að virkja okkur til hagsbóta að loknum þessum kosningum væri þá svo auðvitað óskapleg gæfa ef við sameinuðumst um að umhverfisverndarsinnuð og félagslega þenkjandi umbótaöfl leiddu landið áfram ég tel að aðrir stjórnmálaflokkar og framboð í landinu eigi að sameinast um að bjóða sjálfstæðisflokknum upp á að minnsta kosti fjögur ár í viðbót til endurhæfingar og sjálf skoðunar sem enn virðist vel að merkja ekki hafa farið fram á þeim tíma mæli ég með því að við verðum góð við sjálfstæðisflokkinn við verðum umburðarlynd og skilningsrík og við veitum sjálfstæðisflokknum skjól til að reyna að finna fjölina sína og kannski verður hann þá aftur

með svolitlu félagslegu eða húmanísku ívafi eins og hann stundum var og meira að segja hugsanlega einhvern tíma aftur fær um að bera ábyrgð á efnahagsmálum án þess að stofna okkur í stórhættu hróp að okkur sem tókum við þrotabúinu og digurmæli eru engin manndómsprufa ég vona góðir landsmenn að veturinn verði okkur ekki of strembinn þó að hann byrji bratt